Nagyon határozott figyelmeztetést kell küldenünk az ukrán kormánynak! Helyeslem az Európai Bizottság álláspontját, helyeslem azon európai vezetők álláspontját, akik elzárkóznak a társulási szerződés aláírásától, a Janukovics rendszer vezetőivel való találkozástól.

A jogállamiságot helyre kell állítani Ukrajnában, ezt valamennyien elmondtuk. Egyetértek azzal, hogy kevés időnk van, hogy nyomást gyakoroljunk a Janukovics kormányra. A jogállamiság hiányának van egy másik eleme is, amelyet szeretnék ebben a vitában fölvetni rendkívül aggasztó, hogy az ukrán hatóságok az Európa Tanács, számos EP képviselő, az érintett kisebbségi vezetők kérése ellenére a parlamenti választások körzeteinek kialakításánál nem vették figyelembe a kisebbségi szempontokat. Korábban, több évvel ezelőtt Ukrajnában, Kárpátalján ezt meg tudták oldani, most nem volt hozzá politikai akarat a jelenlegi ukrán vezetés részéről.